poslanec Kramar, cenim to, da ste se danes v razpravi oglasili in ste razpravljali, ker številni vaši policijski kolegi tega poguma niso zmogli, pač sedijo in se nam malo smejijo. Zato cenim, da ste se javili k razpravi. žal pa moram ugotoviti, da zakona niste prebrali. Pa nič hudega. Ga lahko še enkrat bistvene stvari razložim. Vi ste dejali, da bi ta zakon, vi bi, vi ste dejali, da bi ta zakon podprli, če bi se ta donacija že štela v osnovne stroške podjetja. Saj točno to piše v zakonu . Ker piše v devetinpetdesetem A členu, ki ga popravljamo, da se to, kar podjetje donira, šteje za znižano davčno osnovo. Po domače povedano , to se šteje v strošek v tem podjetniškem jeziku. In zaradi tega, ker se to šteje v strošek, bo na koncu plačal tudi manj davka od dobička. Torej tisto, ko ste vi rekli, da bi podprli, če bi to bilo. Točno to je v zakonu zapisano. To je ena stvar. Druga zadeva. Strinjam se z vami, ko pravite, da ni velikih sponzorjev. Velikih sponzorjev so ta, seveda, velika državna podjetja, ne vem, Zavarovalnica Triglav, Petrol, ki ni v celoti v državni lasti, in še nekatera, rekel bom, ta velika slovenska podjetja, ampak ta velika slovenska podjetja sponzorirajo predvsem prepoznavne slovenske športnike in uspešne slovenske športne panoge. In to jih sponzorirajo preko sponzorske pogodbe, ki se podjetjem pa tako ali tako šteje v stroške, po domače povedano . Mi pa v tem zakonu govorimo o donacijah. O donacijah. To pomeni, da podjetje v zameno zato, da donira, nič ne pričakuje v zameno. Razen tega davčnega odbitka. To je tista bistvena sprememba. In s temi donacijami bi predvsem podprli športne klube, društva, ki enostavno zaradi svoje manjše prepoznavnosti, če hočete, tudi zaradi svoje komercialne neatraktivnosti, si ne morejo privoščiti, da dobijo denar od velikih podjetji, da na takšen način lahko pridejo tudi do donacij malih, lokalnih podjetnikov. Tistih, ki ne da donirajo sto tisoč evrov, ampak donirajo petsto evrov . Donirajo tisoč evrov. Donirajo dva tisoč evrov. In verjemite mi, če bi se, to kar ste, gospod poslanec Kramar trdili, ne, v praksi udejanjilo, in to se bi z našim zakonom udejanjilo, da če bi neki podjetnik doniral športnemu klubu, nogometnemu tisoč evrov. In bi se mu to štelo dva tisoč evrov v strošek, bi bilo to za njega izjemno zanimivo. In spet se vrnemo na tisti del, o katerem sem vam prej govoril, da bi s tem našim zakonom omogočili, da se slovenska podjetja davčno optimizirajo na slovenskih tleh in v skupno družbeno korist. Meni se zdi to nekaj fantastičnega in zelo dobrega. Ne da letajo v Ciper in druge davčne oaze. In zato te naš zakon absolutno v podporo športu, predvsem pa v, v smislu ustvarjanja nekega konteksta, ker se bodo donacije dogajale. Ker danes, ker so donacije davčno nezanimive, vsi vemo, kaj se dogaja. Ko prosjačiš za razna lokalna športna društva, greš do tistih podjetnikov, ki jih poznaš. In on donira ta denar za športni klub ali za društvo, ne za to, ker pričakuje kakršne koli koristi od tega, ampak zato, ker te morda pozna, ker želi pomagati športnemu klubu in društvu. In verjemite mi, da s tem zakonom bi bila pripravljenost mnogo, mnogo večja. In v tem je poanta. In ne z državnega proračuna, ampak z računov uspešnih podjetij, ki si to lahko privoščijo. Država bi jim šla nasproti zgolj v tistem delu, da bi se bila pripravljena odpovedati delu davka. Ne v celoti. Delu davka .